Monsieur le Président, en effet, comme certains l'ont rappelé tout à l'heure, ce débat est totalement surréaliste pour nos concitoyens, puisqu'ici, dans cet hémicycle, chacun sait depuis longtemps que, pour modifier le siège du Parlement, il faut revenir sur les traités. Un collègue a rappelé, tout à l'heure, que Nathalie Loiseau, la nouvelle ministre chargée des affaires européennes dans l'équipe de M.

Vous me direz qu'on peut toujours ouvrir la boîte de Pandore, mais, à ce moment là, on remettra en jeu la Cour de justice européenne, la Banque centrale européenne, le Conseil, la Commission et tutti quanti Vous savez bien que cette question ne peut être traitée en ce moment, car c'est impossible.